Ich bin nicht dafür, dass wir diese Resolution beschließen. Meine Fraktion erlaubt mir, dagegen zu sprechen, obwohl die meisten meiner Kollegen anderer Meinung sind. Der chinesische Botschafter hat darauf wurde hingewiesen zu der Kritik Stellung genommen. Es kann sein, dass sein Brief nicht alle Fragen beantwortet, aber warum suchen wir nicht zuerst den Dialog, sondern beschließen zuerst eine Resolution. Nehmen wir uns selbst überhaupt ernst, wenn wir zunächst beschließen, und dann sagen so wurde es vom Vorredner gesagt dann wollen wir jemanden schicken, der Erfahrungen sammelt, um herauszufinden, wie die Zweisprachigkeit bedroht ist. Von einer Ausrottung der tibetischen Sprache zu sprechen, dafür gibt es keinerlei Plausibilität. Dieses Parlament ist nicht dafür zuständig, zu entscheiden, wie viel Ungarisch in der Slowakei oder in Rumänien in der Schule unterrichtet wird, aber es meint, es müsste entscheiden, ob der Mathematikunterricht auf Tibetisch oder in einer anderen Sprache unterrichtet wird.

Und letztlich bin ich der Meinung, dass es ein Fehler ist, wenn man die Thematik der Sprachenpolitik dann auch noch mit dem Dalai Lama verknüpft, obwohl das in der Sache gar nicht miteinander verknüpft werden muss. Ich glaube, wir helfen dem Ziel, dass kein Mensch daran gehindert werden darf, seine eigene Sprache zu benutzen nicht, indem wir so etwas tun.